Hneď prvým zákonom nového maďarského parlamentu bol zákon o dvojakom občianstve. Ním sa otvára priestor získať maďarské občianstvo príslušníkom maďarských menšín v susedných krajinách výlučne na báze etnickej príslušnosti. Tento zákon, ktorý má výrazne exteritoriálne účinky, odmietla maďarská vláda prerokovať so susednými krajinami. Je to hrubé porušenie európskych princípov priateľského spolunažívania národov. Úplne otvorene sa tiež v najvyšších maďarských politických kruhoch spochybňujú závery Trianonskej zmluvy a povojnové usporiadanie Európy.